ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju ter ministru za zunanje zadeve doktorju Miru Cerarju, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Spoštovana ministra! Naša koroška Slovenka, poslanka v Evropskem parlamentu, doktor Angelika Mlinar je, na katero smo v SAB-u izredno ponosni, je trinajstega maja avstrijskemu kanclerju Sebastianu Kurzu poslala protestno noto glede neupravičenega nadzora nadzora mej na slovensko-avstrijski meji. Gre za eno neevropsko potezo, nepotrebno potezo, ki škoduje slovenskemu gospodarstvu, ki med prebivalce na obeh straneh meje vnaša nemir, medtem se pa številni Štajerci, ki dnevno migrirajo v Avstrijo na delo, soočajo z nepopisnimi kolonami, ki potovanje z dela in iz dela podaljšajo za več kot eno uro. Slovenija je v od časa, odkar je vstopila v Evropsko unijo, izpolnila vse potrebne pogoje za vzpostavitev schengenskega nadzora, z z za vstop v schengenski sistem. Nelegalnih migracij med Avstrijo in Slovenijo praktično ni. Trudi se zagotavljati red na slovensko-hrvaški meji, ki je zunanja schengenska meja, zato me, zanima, kakšno je stališče našega ministrstva za notranje zadeve in zunanje zadeve? Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite.